Maar men kan zich toch de vraag stellen of deze hoera communicatie vandaag niet net iets te vroeg komt. Ten eerste merk ik dat de Commissie vandaag al meedeelt dat het plan verlengd zal worden.

Pas wanneer die analyse positief is, wanneer daaruit blijkt dat de doelstellingen van het plan worden gehaald, kan de Europese Commissie eventueel een verlenging voorstellen. Maar ik stel voor dat we hierover dan in dit Parlement, en ook in de Raad trouwens, nog eens goed doorpraten over hoe dat dan best al dan niet wordt opgezet.